questa è la prima discussione sul futuro dell'Europa che il Parlamento europeo ha deciso di organizzare, invitando i Primi ministri e i più grandi protagonisti dell'Europa per un confronto concreto, non con discorsi formali ma con la possibilità di interagire per conoscere il pensiero e le proposte dei leader europei. Voglio ringraziare il Taoiseach, il Primo ministro d'Irlanda, per aver risposto con grande sollecitudine al nostro invito.

Sarà nostro grande interesse ascoltarlo, anche perché l'Irlanda è un paese protagonista della nuova fase che stiamo affrontando, quindi la sua presenza nella sede del Parlamento europeo e nell'emiciclo è di grande rilievo. Lo ringrazio per essere stato il primo a rispondere con grande disponibilità e sollecitudine alla possibilità di confrontarsi con il Parlamento europeo. Quindi è con grande piacere che gli do la parola perché possa indirizzarsi a voi e iniziare questa discussione costruttiva sul futuro dell'Europa.